Estoy satisfecha con lo que hemos aprobado y con el mandato que vamos a llevar del Parlamento. Creo que se ha tenido sensibilidad con los métodos tradicionales en el caso de mi país, con el método de la solera en el brandy de Jerez, que es muy importante. Estaba recogido en la legislación española y temíamos que no pudiera trasladarse ahora a la legislación europea. Creo que se ha mostrado respeto a los métodos tradicionales, de lo que me felicito. Pero quiero decir que he votado en contra de la introducción de los perfiles nutricionales en este Reglamento. Eso no quiere decir que esté en contra de que haya que debatir y avanzar en perfiles nutricionales en bebidas alcohólicas, pero, desde luego, este no era el reglamento y no es el momento oportuno.